A Duff jelentés ugyan elismeri és szembenéz a ténnyel, hogy az európai uniós intézmények így az Európai Parlament is az európaiak többségének szemében érdektelen, átláthatatlan intézmények, ugyanakkor a megoldás helyett csak fokozza a káoszt. Az átlagemberek számára alig érthető választási rendszerekkel, matematikával és belterjes alkudozással foglalkozik. A lényeg az, hogy a parlamenti költségvetés óriási hányadát felemésztő, különböző néven futó, de lényegében mind globalista, neoliberális, a nemzetállamokat felszámolni kívánó európai pártok hirtelen lázas választójogi reformba kezdtek, hogy a hazafias, a központosítás elleni erők 2014 ben ne, vagy csak nagyon nehezen tudjanak elindulni az európai parlamenti választásokon. A jelentés legnagyobb hibája, hogy miközben változatlanul hagyja a jelenlegi, az egyes államok arányos képviseletét sem biztosító rendszert, azt egy transznacionális listával bővíti ki, vagyis az átlagpolgárok, akik közül ciklusról ciklusra egyre kevesebben voksolnak, mert alig értik és látják hasznát az EP nek, tevékenységét alig figyelik,

Szinte biztos, hogy a zavar a fejekben fokozódni fog, az európai választásokat pedig még több polgár fogja nagy ívben elkerülni.